Dus ik zou graag daar enig commentaar over horen in uw repliek.

U weet dat wij daarover in een groot conflict zitten met de Raad.

Ten slotte aan de collega's die zeggen dat er helemaal geen volksgezondheidsprobleem is ik wil dat allemaal best geloven, maar ik houd het toch nog eventjes bij het advies van de EFSA, die zegt dat er geen aanleidingen zijn om daarover te twijfelen, maar dat de wetenschappelijke basis nog altijd heel mager is, heel zwak.